Hoci sa následky ničivého zemetrasenia dali postupne zmierňovať a odstraňovať, obyvatelia stále trpia závažnými problémami. Či je to nedostatok pitnej vody, potravín a iných základných materiálov. Sú to proste ich každodenné problémy a trápenia. K tomu sa pridáva situácia s nestabilnou vládou s absenciou demokratických hodnôt a takisto epidémia cholery, rozšírená kriminalita, rabovanie, únosy a znásilňovanie žien a detí. Je preto nutné podniknúť kroky, ktoré by viedli k zamedzeniu takýmto odsúdeniahodným činom. Európske inštitúcie musia naďalej pokračovať v snahe zmierniť následky katastrofy.